Pokiaľ sa neprijme mechanizmus, ktorý bude schopný postihnúť aj ostatné aspekty, tak sú na mieste vážne pochybnosti o jeho úspešnosti. Ďalšou témou bola diskusia o tom, či sa výpadky v rozpočte spôsobené dôchodkovými reformami majú rátať do deficitu. Na jednej strane sa už bavíme o sprísnení pravidiel a ich systematickosti, ale hneď vzápätí riešime výnimky. Aj keby boli dôchodkové reformy také nevyhnutné, čo si osobne nemyslím, ako sa prezentujú, takisto by sa dali nájsť aj iné príklady prospešných programov. Kto bude potom posudzovať, čo je dôležitejšie, čo menej a prečo?